Pane předsedající, jako vždycky jsem tady dnes zase poslední. Ale téma, o kterém chci hovořit, je velice důležité. Je to téma, na které se v debatách o migraci velmi často zapomíná, a já osobně ho považuju za velmi důležité.

Jsou v Evropě vystavováni dalším traumatům a není pochyb o tom, že tato traumata se projevila a budou projevovat do jejich života. Proto bych vás tady chtěl vyzvat, paní komisařko, protože jste tady jediná přítomná, abychom se přestali zabývat pseudoproblémy, jako jsou debaty o kvótách, ale posunuli se dále a začali se zabývat problémy, které jsou skutečné. Jedním z těchto problémů jsou právě problémy uprchlíků, které mají při integraci do evropské společnosti.